frú forseti ég mæli fyrir þingsályktunartillögu um menntun og atvinnusköpun ungs fólks tillagan er flutt af sextán þingmönnum úr öllum þingflokkum og vil ég byrja á því að þakka

kveikjan að þessari tillögu er ákveðin alvarleg þversögn í okkar atvinnu og menntamálum sem er eftirfarandi að það hefur komið fram að margar af helstu vaxtargreinum í okkar atvinnulífi þar á meðal þær greinar sem hafa gengið undir samheitinu hugverkaiðnaðurinn og hafa að geyma fyrirtæki eins og össur og marelleikjaiðnaðinn eins og hann leggur sig matvælafyrirtæki fyrirtæki í orku og umhverfistækni og svo framvegis þau hafa látið þau boð út ganga að þessi fyrirtæki séu vel í stakk búin til að bæta við sig starfsfólki á komandi missirum og mánuðum hafa talað um fjölgun starfsfólks um tíu prósent á þessu ári og næstu tveimur árum hið minnsta sú forsenda er fyrir því að þessi fyrirtæki geti tekið út þennan vöxt hér á landi að þau hafi aðgang að starfsfólki með tiltekna menntun og þar er starfsmenntun eða iðn og tæknimenntun efst á blaði vandamálið er hins vegar það að okkar menntakerfi hefur ekki haft undan að mennta fólk á þessu sviði og reyndar höfum við í niðurskurðinum sem hefur komið illa við flest svið samfélagsins sérstaklega þurft að skera niður í þessum hópi sem ég harma mjög þessi tillaga gengur út á það að bregðast við þessari stöðu með því að forsætisráðherra verði falið að móta aðgerðaáætlun sem hafi þann þríþætta tilgang að efla og styrkja stöðu starfsnáms í samfélaginu vinna bug á langtímaatvinnuleysi ungs fólks og svara eftirspurn helstu vaxtargreina atvinnulífsins eftir vinnuafli með menntun af þessu tagi það er sláandi að þegar horft er á tölur um atvinnuleysi hjá ungu fólki á aldrinum sextán til tuttugu og fjögurra ára þá birtist okkur strax sú staðreynd að sjötíu og fjögur til sjötíu og sex prósent ungra atvinnuleitenda á aldrinum sextán til tuttugu og fjögurra ára eru

það er borðleggjandi að leiðin til að koma þessum hópi af atvinnuleysisskrá og inn á vinnumarkaðinn er í gegnum aukna menntun það er því lykilstef þessarar tillögu að gripið verði til allra leiða til að tryggja að allir þeir sem vilja taka þetta skref svara þessu ákalli um að átt við sig menntun hafi kost á því þetta eitt er risastórt verkefni því að á undanförnum árum hafa framhaldsskólarnir í landinu þurft að vísa frá mörg hundruð nemendum á sjöunda hundrað nemendum á árinu tvö þúsund og níu og á fimmta hundrað nemendum á síðastliðnu hausti það er því verulegt átak að búa svo um hnútana að allir þeir sem vilja komast í framhaldsskólanám á næsta hausti eigi þess kost það mun kalla á mjög samhent átak stjórnvalda aðila vinnumarkaðarins og annarra sem þurfa að koma að þessum málum það er að þakka það að stjórnvöld hafa gripið til ýmiss konar úrræða til að auka virkni atvinnuleitenda á liðnum árum og þeir skipta þúsundum sem hafa nýtt sér þau úrræði þar vil ég sérstaklega geta átaksins ungt fólk til athafna sem hefur skilað prýðilegum árangri en þar er meginmarkmið að virkja unga atvinnuleitendur innan þriggja mánaða frá atvinnumissi til að koma í veg fyrir þær alvarlegu

þessi tillaga gengur út á það að aðilar stilli saman strengi stjórnvöld aðilar vinnumarkaðarins skólar

og vinnumálastofnun og leiti leiða til að tryggja það að ungt atvinnulaust fólk komist í menntun sérstaklega í starfsnám þar erum við komin að öðrum meginþætti þessarar tillögu sem er að auka vægi iðn og tæknimenntunar og auka vægi starfsmanns í okkar skólakerfi en þar mæta okkur hins vegar mjög sérkennilegar staðreyndir sem benda til þess að við erum á þveröfugri leið miðað við þær þjóðir sem við viljum bera okkur saman við það er ekki óalgengt í löndunum í kringum okkur að við sjáum þær tölur að hlutfall framhaldsskólanema sem leggur stund á starfsnám sé vel yfir sjötíu prósent við sjáum tölur allt upp í áttatíu prósent þar sem best lætur í löndum eins og þýskalandi og austurríki en þegar við skoðum myndina á íslandi þá er hún þveröfug hér fer allur þorri framhaldsskólanema í bóknám sextíu og sex prósent

þarna er komin þessi þversögn sem er kveikja þessarar tillögu að menntakerfið og vinnumarkaðurinn eru ekki að tala nægilega vel saman það er kannski lykillinn að því að ná okkur út úr þeim vanda sem við erum í á vinnumarkaði að tengja betur saman menntastefnu og atvinnustefnu og það má segja að það sé rauði þráðurinn í þessari tillögu sem hér liggur til grundvallar það er líka sláandi þegar kemur að starfsnáminu að það er greinilegt að það eru miklir fordómar sem ríkja í okkar kerfi gagnvart starfsnáminu mjög margir sem á endanum velja þessa braut byrja á því að verja drjúgum hluta af sínum námsferli í bóknámi en hrökklast úr námi með tilheyrandi brottfalli tilheyrandi bæði tímaeyðslu og sóun á fjármunum og tíma bæði fyrir viðkomandi nemendur og samfélagið allt við sjáum þetta á þeirri tölfræði sem birtist okkur þegar við skoðum yfirlit yfir sveinspróf sem gefin hafa verið út á liðnum árum að þar er hlutfall þeirra sem ljúka sveinsprófi og eru komnir yfir tuttugu og fimm ára aldur fimmtíu og sex prósent þannig að það er góður meiri hluti þeirra sem útskrifast með sveinspróf sem er tuttugu og fimm ára og eldri allt önnur mynd heldur en blasir við okkur þegar við skoðum bóknámshliðina það er rétt að hnykkja á því að þessi tillaga hefur þennan þríþætta tilgang að styrkja stöðu starfsnáms í samfélaginu til að svara kalli vaxtarspena í atvinnulífinu eftir nýju vinnuafli

þessi tillaga gerir ráð fyrir víðtæku samráði stjórnvalda aðila vinnumarkaðarins skóla landssambands æskulýðsfélaga og vinnumálastofnunar við að setja niður starfshóp sem

og ég get upplýst að þegar hafa átt sér stað óformlegar viðræður milli þeirra aðila sem skilar sér meðal annars í því að þessi tillaga var sett fram og vænti ég mikils af samstarfi þessara aðila í framhaldinu ég læt þessu lokið í framsögu um þessa tillögu en legg til að lokum að henni verði vísað til háttvirtrar menntamálanefndar